Oui, je préside le comité de lutte contre le harcèlement. Je suis PPE et j'y travaille avec mes collègues avec énergie, mais je crois qu'il faut que nous progressions sur trois points. Le premier point, c'est la libération des témoignages. Je propose que nous mettions en place un réseau de personnes de confiance qui, dans la proximité des uns et des autres, vont écouter les victimes pour pouvoir les aider à parler.

Les choses ne sont pas dites, les victimes ont honte, elles ne parlent pas et il faut qu'elles puissent parler.

C'est tout simplement parce qu'entre le harcèlement psychologique, Madame la Présidente, et le harcèlement sexuel, la limite est tellement ténue. Cela commence par l'un, cela finit par l'autre et, donc, bien sûr, il y a une vraie cohésion entre les deux et il ne faut pas multiplier les structures.

Nous y avons des experts. Enfin, Madame la Présidente, je tiens à ce qu'ici chacun soit informé, que les députés sachent ce qu'ils risquent, ce qu'ils font et qu'ils aient conscience que cela n'est pas déontologiquement soutenable.